ég mæli fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nefndarálit sem er á þingskjali fimm hundruð þrjátíu og fimm og fjallar um mál númer hundrað fjörutíu og tvö þetta er álit frá félags og tryggingamálanefnd nefndin fjallaði um málið og fékk á sinn fund fulltrúa

háskóla íslands rannsóknastofu í kvenna og kynjafræði við háskóla íslands jafnréttisstofu jafnréttisráði sambandi ungra sjálfstæðismanna að auki þetta voru þeir sem komu til viðtals en einnig bárust umsagnir til nefndarinnar frá jafnréttisstofu sambandi ungra sjálfstæðismanna samtökum iðnaðarins sambandi íslenskum sveitarfélaga

vinnuréttar og jafnréttismála þar frá talsmanni neytenda frá rannsóknastofu í kvenna og kynjafræði við háskóla íslands alþýðusambandi íslands jafnréttisráði mannréttindastofu íslands og bandalagi starfsmanna ríkis og bæja svo er gerð smágrein fyrir að það kom ítarlegt álit og nefndin fjallaði ítarlega um málið í nefndarálitinu er fyrst aðeins

þjóðfélagsins þeim lögum hefur síðan þrívegis verið breytt nú síðast með núgildandi lögum númer níutíu og sex tvö þúsund

þegar lögin um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla voru sett árið nítján hundruð sjötíu og sex var mótuð opinber stefna um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna og jafnréttisráð sett á stofn til að framfylgja lögunum samkvæmt lögunum hvíldi sú fordæmisskylda á stjórnvöldum að vinna að því að jafnrétti kæmist á í raun nú þegar liðin eru þrjátíu ár frá setningu fyrstu jafnréttislaganna er ljóst að þau hafa ekki borið þann árangur sem vonast var eftir að minnsta kosti ekki að fullu engu að síður hefur verið mikill styrkur að því að hafa slík lög og breytingar til hins betra hafa orðið á undanförnum árum þegar fyrstu jafnréttislögin voru sett hér á landi var talið að erfiðast yrði að breyta viðhorfum fólks til stöðu kynjanna en auðveldast yrði að breyta launamun kynjanna og að hann yrði horfinn innan fárra ára reyndin hefur þó sýnt annað eftir að hafa rætt um málið og kynnt sér álit gesta og umsagnaraðila vill nefndin koma á framfæri nokkrum athugasemdum sem hún telur vert að verði teknar til athugunar og í kjölfar á því fylgja svo breytingartillögur á sérstöku þingskjali í fyrsta lagi fjallaði nefndin um breytingu á skilgreiningu á orðum í annarri grein það er á orðinu í beinni mismunun það kom til umræðu í nefndinni að réttast væri að skilgreining á beinni mismunun í fyrsta tölulið annarri grein væri efnislega samhljóða skilgreiningu tilskipunar evrópusambandsins tvö þúsund og tvö sjötíu og þrjú e b um breytingu á tilskipun ráðsins sjötíu og sex tvö hundruð og sjö e b e um framkvæmd meginreglunnar um jafnrétti karla og kvenna varðandi aðgang að störfum starfsþjálfun og stöðuhækkunum sem og varðandi starfskjör samanber annar töluliður annarri málsgrein fyrstu grein tilskipunarinnar þarna er sem sagt verið að sækja viðmið í nýrri skilgreiningu á beinni mismunun heldur en var í upprunalega lagatextanum því leggur nefndin til að breyting verði gerð á framangreindri skilgreiningu í annarri grein frumvarpsins á þann veg að hún sé efnislega í samræmi við fyrrnefnda tilskipun evrópusambandsins án þess að vera bein þýðing hennar í öðru lagi fjallaði nefndin eða gerði tillögur um breytingar varðandi gagnaöflun það ákvæði er svolitið mildað nefndin hefur sérstaklega skoðað þær heimildir sem jafnréttisstofa hefur til eftirlits með að lögunum sé fylgt eftir í framkvæmd þar á meðal heimild stofnunarinnar til gagnaöflunar til að kanna hvort ástæða sé til að óska eftir við kærunefnd jafnréttismála að nefndin taki mál til meðferðar í því sambandi verður ekki talið að þær heimildir sem jafnréttisstofu eru veittar með frumvarpi þessu séu víðtækari en almennt tíðkast í sambandi við eftirlitsheimildir opinberra stofnana sem ætlað er að fylgja því eftir að farið sé að lögum eðli málsins samkvæmt fellur það ávallt í hlut hlutaðeigandi eftirlitsstofnunar að meta hvaða gögn verði talin nauðsynleg eftirlitinu gerður er sá fyrirvari í fimmta málsgrein fjórðu grein frumvarpsins að jafnréttisstofa þurfi að hafa rökstuddan grun um að brotið hafi verið gegn lögunum áður en gagna er óskað auk þess sem tekið er fram í sjöunda málsgrein sömu greinar að starfsmönnum stofnunarinnar sé óheimilt að nota aðstöðu sína til að afla sér annarra upplýsinga eða gagna en þeirra sem eru nauðsynleg eða kunna að vera nauðsynleg í þágu eftirlitsins enn fremur er jafnréttisstofa bundin ákvæðum stjórnsýslulaga þar á meðal ákvæðum um andmælarétt málsaðila jafnræðisreglu og meðalhófsreglu við framkvæmd gagnaöflunar nefndin leggur til almenna lagfæringu á orðalagi fimmtu málsgrein fjórðu grein efnislegar breytingar eru í fyrsta lagi að lagt er til að orðin hvers konar í þeirri málsgrein verði felld brott til að undirstrika að eingöngu sé um að ræða þau gögn sem jafnréttisstofa telur nauðsynleg til að upplýsa um málsatvik og í öðru lagi að í stað orðanna afhenda jafnréttisstofu komi að láta jafnréttisstofu í té og vill nefndin með því leggja áherslu á að ekki verði gerð krafa um afhendingu upplýsinga eða gagna sem eru málsatvikum óviðkomandi jafnframt er tekið fram í sjöunda málsgrein sem fyrr segir að starfsmönnum jafnréttisstofu er óheimilt að veita eða afhenda öðrum en aðilum máls og kærunefnd jafnréttismála upplýsingar eða gögn sem aflað er í þágu eftirlitsins ákvæði sjöunda málsgrein fjórðu grein frumvarpsins á sér fyrirmynd í þriðju málsgreinar tíundu grein laga númer hundrað þrjátíu og níu tvö þúsund og fimm um starfsmannaleigur með síðari breytingum þriðju málsgrein þrettándu grein laga númer fjörutíu og fimm tvö þúsund og sjö um réttindi og skyldur erlendra fyrirtækja sem senda starfsmenn tímabundið til íslands og starfskjör starfsmanna þeirra og fyrstu málsgreinar áttugustu og þriðju grein laga númer fjörutíu og sex nítján hundruð áttatíu um aðbúnað hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum með síðari breytingum allar þær upplýsingar eða gögn sem aflað er á grundvelli framangreindra laga varða atvinnulífið þar á meðal einstök fyrirtæki enn fremur gildir ákvæði átjándu grein laga númer sjötíu nítján hundruð níutíu og sex um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins um starfsmenn jafnréttisstofu en þar er fjallað um skyldu starfsmanna til þagmælsku um atriði sem þeir fá vitneskju um í starfi sínu og leynt skulu fara samkvæmt lögum fyrirmælum yfirmanna eða eðli máls án þess að það sé sérstaklega tekið fram í frumvarpinu sú þagnarskylda helst þótt látið sé af starfi í þriðja lagi eru breytingar varðandi jafnréttisáætlun og beðið um aðstoð jafnréttisstofu við gerð slíkra áætlana frumvarpið gerir ráð fyrir að jafnréttisnefndir sveitarfélaga geri jafnréttisáætlanir sem lagðar eru fyrir sveitarstjórnir til samþykktar nefndin telur þetta ákvæði vera mikilvægt enda liggur fyrir að gæta þarf vel að jafnréttismálum í starfi sveitarfélaga og þá sérstaklega við skipulagningu starfs í leik og grunnskólum sem og á þeirri þjónustu sem sveitarfélögunum er ætlað að veita íbúum sínum nefndin telur í þessu tilliti þýðingarmikið að jafnréttisnefndir sveitarfélaganna og þá einkum þeirra sem fámennari eru geti leitað aðstoðar sérfræðinga jafnréttisstofu við gerð og þróun slíkra áætlana en jafnréttisstofa hefur gefið út leiðbeiningar um gerð jafnréttisáætlana sveitarfélaga sem nefndirnar geta haft til hliðsjónar við gerð slíkra áætlana í fjórða lagi er rætt um að tryggja rétt einstaklinga til að geta sótt rétt sinn gagnvart jafnréttismálum eða fengið gjafsókn fram hafa komið athugasemdir varðandi fimmtu grein frumvarpsins sem fjallar um kærunefnd jafnréttismála hvað varðar fimmtu málsgrein þeirrar greinar er vert að taka fram að tuttugasta kafli laga númer níutíu og eitt nítján hundruð níutíu og eitt um meðferð einkamála fjallar um gjafsókn í fyrstu málsgrein hundrað tuttugasta og sjöttu grein þeirra laga er tekið fram að gjafsókn geti bæði átt við um málshöfðun eða málsvörn en samkvæmt ákvæðinu er heimilt að veita einstaklingi gjafsókn ef fjárhag hans er þannig háttað að kostnaður af gæslu hagsmuna hans í máli yrði honum fyrirsjáanlega ofviða enda sé nægilegt tilefni til málshöfðunar eða málsvarnar þá er tekið fram í annarri málsgrein þeirrar greinar að gjafsókn verði enn fremur veitt eftir því sem fyrir er mælt í öðrum lögum nefndin leggur til tilfærslu á málsgreinum þannig að sjöttu málsgrein fimmtu grein verði fimmtu málsgrein hennar en með því verður efnislegt samræmi betra varðandi greiðslu málskostnaðar samkvæmt fimmtu málsgrein frumvarpsins er ekki gert ráð fyrir að litið sé til fjárhags kæranda eins og gert er ráð fyrir í gjafsóknarreglum í lögum um meðferð einkamála loks leggur nefndin til breytingar á lokamálslið fimmtu málsgrein er verði sjöunda málsgrein um tilefnislausar kærur nefndin telur rétt að kærunefndin geti gert kæranda að greiða kærða málskostnað ef um bersýnilega tilefnislausa kæru sé að ræða en að kostnaður við kærunefnd jafnréttismála greiðist úr ríkissjóði enda er kveðið á um í lokamálsgrein fimmtu grein að kostnaður af störfum nefndarinnar greiðist úr ríkissjóði fimmta atriðið þar sem gerð er tillaga um breytingar það er fellt út að kærunefnd geti tekið upp mál að eigin frumkvæði nefndin leggur til breytingu á fyrstu málsgrein sjöttu greinar frumvarpsins með breytingunni er lagt til að kærunefnd jafnréttismála geti ekki tekið mál til meðferðar að eigin frumkvæði þar sem það samræmist illa hlutverki hennar sem aðila sem kveður upp endanlega og bindandi úrskurði áfram verði þó gert ráð fyrir að jafnréttisstofa geti óskað eftir að kærunefnd jafnréttismála taki mál til meðferðar samanber aðra málsgrein greinarinnar í fimmta lagi er breyting á tillögu um skipan jafnréttisráðs í áttundu greinar frumvarpsins er fjallað um jafnréttisráð og skipan þess nefndin telur rétt að leggja til breytingar á skipan ráðsins breytingarnar felast í fyrsta lagi í því að samband íslenskra sveitarfélaga fái að tilnefna fulltrúa í jafnréttisráð og sé þannig virkur þátttakandi í stefnumótun stjórnvalda í málum er tengjast jafnrétti kynjanna sveitarfélögin annast rekstur leik og grunnskóla í landinu sem og daggæslu og tómstundastarf fyrir börn og ungmenni þegar hefðbundnum skóladegi lýkur á þeim vettvangi er þýðingarmikið að fram fari markviss fræðsla um jafnrétti kynjanna þar sem meðal annars er lögð áhersla á að búa bæði kynin undir jafna þátttöku í samfélaginu samanber tuttugustu og þriðju greinar frumvarpsins enn fremur er mikilvægt að kynjasjónarmiða sé gætt í allri nærþjónustu sem sveitarfélögum er ætlað að veita íbúum sínum í öðru lagi að þar sem fleiri aðilar sinna nú rannsóknum í kvenna og kynjafræðum fari ekki vel á því að taka einn fram fyrir annan nefndin bendir þó á að jafnréttisráð geti ávallt óskað eftir sérfræðiaðstoð við athugun mála þess í stað leggur í þriðja lagi leggur nefndin til að femínistafélag íslands kvenfélagasamband íslands og kvenréttindafélag íslands tilnefni sameiginlega tvo fulltrúa í stað eins áður í fyrstu drögum frumvarpsins í samræmi við framangreint leggur nefndin til að fulltrúum í jafnréttisráði verði fjölgað úr átta í tíu tekið skal fram að í nefndinni voru mismunandi áherslur varðandi fjölda nefndarmanna í jafnréttisráði annars vegar að hafa ráðið fámennara en lagt er til í frumvarpinu og hins vegar að fjölga bæri í ráðinu og skipa því framkvæmdastjórn niðurstaðan varð sú að hafa ráðið ekki fjölmennt en nefndin leggur þrátt fyrir það til að fulltrúum verði fjölgað um tvo til að tryggja ákveðið jafnvægi sjötta breytingin er ég ítreka að jafnréttisnefnd þarf ekki að vera sérstök nefnd í minni sveitarfélögum þar sem áminningaratriði í nefndarálitinu í tengslum við ákvæði tólftu greinar um jafnréttisnefndir sveitarfélaga vekur nefndin athygli á fertugasta og fyrstu grein laga númer fjörutíu og fimm nítján hundruð níutíu og átta þar sem sveitarfélögum er heimilt að sameina nefndir þótt kveðið sé á í lögum um skipan tiltekinna nefnda það þótti ekki ástæða til að breyta lagatexta veg þessa en bent á þetta atriði í almennum lögum sjöunda atriðið er framkvæmdaáætlun hún er felld undir jafnréttisáætlun og ekki sérplagg sem sagt samkvæmt tillögum nefndarinnar og einnig er þarna fjallað um sektir í nefndinni komu fram athugasemdir varðandi lokamálslið annarrar málsgreinar átjándu grein sem tekur til vinnumarkaðarins vill nefndin því leggja til að í stað fyrrgreinds lokamálsliðar verði tekið fram að í jafnréttisáætlun eða starfsmannastefnu skuli koma fram hvernig settum markmiðum skuli náð og að hvort tveggja skuli endurskoða á þriggja ára fresti þá vekur nefndin athygli á því að við ákvörðun dagsekta sé nauðsynlegt að horfa til þess að almennt verði tekið tillit til stærðar fyrirtækja og stofnana varðandi fjárhæð dagsekta sem á eru lagðar samkvæmt sjöttu málsgrein átjándu grein áttunda atriðið sem fjallað var um og gerð tillaga um breytingar er varðandi rökstuðning atvinnurekenda við ráðningar hann er felldur út eða krafan um rökstuðning í tuttugasta og sjöttu greinar frumvarpsins er kveðið á um bann við mismunun í starfi og við ráðningu í fjórðu málsgrein er kveðið á um rétt umsækjanda um starf til rökstuðnings atvinnurekanda fyrir ráðningu manns af gagnstæðu kyni nefndin telur ekki rétt að leggja skilyrðislausa skyldu á atvinnurekendur um að rökstyðja allar ráðningar enda getur slík skilyrðislaus kvöð verið mjög íþyngjandi og leggur til að fjórðu málsgrein falli brott þess í stað telur nefndin rétt að láta efnisatriði lokamálsgreinar greinarinnar ná til fimmtu málsgrein er verður fjórða málsgrein eftir breytingu þar er fjallað um skilyrði varðandi ráðningar eða hvers skal litið til varðandi umfjöllun um hvort menn hafi gætt jafnréttis við ráðningar

það er fyrst og fremst vegna þess að það er um að ræða endurtekningu og talið vera óþarft að hafa þá þann kafla tvisvar í lögunum níunda atriðið sem ég nefni hér er ákvæði til bráðabirgða til að taka af allan vafa um gildistöku laganna þar leggur til að bætt verði við þremur ákvæðum til bráðabirgða er varða lagaskil og að tekin verði þannig af öll tvímæli um að þrátt fyrir gildistöku nýju laganna gildi skipun framkvæmdastjóra jafnréttisstofu út núverandi skipunartíma hans en að ráðherra skuli strax eftir gildistöku laganna skipa nýja kærunefnd jafnréttismála og nýtt jafnréttisráð tíunda atriðið sem er ástæða til að nefna hér er vottunarkerfi eða umræða um það sem kemur inn líka í bráðabirðgaákvæði nefndin ræddi ítarlega þann möguleika að koma á vottunarkerfi fyrir framkvæmd jafnréttisáætlana og jafnlaunakerfa hjá þeim aðilum sem lögin ná til vottun væri staðfesting óháðs aðila á því að stefna framkvæmd eða ferli jafnréttismála fyrirtækis eða stofnunar væri í samræmi við ákveðna staðla eða viðmið sem byggjast á lögum óháðar vottunarstofur mundu annast framkvæmd vottunar á grundvelli laga númer tuttugu og fjögur tvö þúsund og sex og vottunarkerfi gæti byggst á kröfum og leiðbeiningum sem staðlaráð íslands gefur út opinber vottun á framkvæmd jafnréttisstefnu ætti að geta orðið eftirsóknarvert takmark fyrirtækja og stofnana og hluti af ímynd þeirra og væri þeim heimilt að geta þess í auglýsingum og öðru kynningarefni ef koma skal slíku kerfi á fót þarf að fara fram ítarleg rannsóknarvinna og þróun á vottunarkerfi nefndin leggur til að sett verði ákvæði til bráðabirgða við lögin sem leggur þá skyldu á herðar félagsmálaráðherra að hlutast til um að hrinda slíkri vinnu í framkvæmd miðað er við að vottunarkerfi verði tilbúið fyrir fyrsta janúar tvö þúsund og tíu gera verður ráð fyrir að breyta þurfi lögum til að skjóta lagastoðum undir vottunarkerfi og réttaráhrif vottunar ljóst er að slík vinna mun kosta tíma og fjármuni og áréttar nefndin að tryggja þurfi fjárveitingu til verkefnisins af fjárlögum nefndin mun svo fylgja því eftir að nauðsynlegar lagabreytingar verði gerðar til að innleiða vottunarkerfi nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með framangreindum breytingum sem lagðar eru til í sérstöku þingskjali kristinn h gunnarsson var fjarverandi við afgreiðslu málsins pétur h blöndal skrifar undir með fyrirvara þetta nefndarálit var samþykkt fjórtánda desember og undir það rita guðbjartur hannesson ármann krónu ólafsson ögmundur jónasson jón gunnarsson ásta r jóhannesdóttir árni johnsen og birkir j jónsson en eins og ég áður sagði pétur blöndal með fyrirvara það var mikill einhugur í nefndinni að áfram þurfi að vinna af fullum krafti að jafnrétti enda væri langt í land enn þá í ýmsum þáttum varðandi jafnréttismálin þess vegna er þess freistað annars vegar að skerpa á ákvæðum og gera auknar kröfur til fyrirtækja um að setja sér stefnu og markmið og jafnréttisstofu er heimilt að beita sektarákvæðum ef á þarf að halda almennt var þó sá skilningur í nefndinni að gæta þurfi hófsemi og leggja áherslu á að snúa sér fyrst að opinberum fyrirtækjum og stærri fyrirtækjum og lögð er áhersla á að jafnréttisstofa aðstoði og leiðbeini við gerð jafnréttisáætlana og hvernig fylgjast megi með framkvæmdinni í hverju fyrirtæki um leið og mikill þungi er lagður á jafnrétti kom skýrt fram í nefndinni að vilji er til að forðast um of íþyngjandi framkvæmd laganna og reynt yrði að hvetja og leiðbeina fyrirtækjum til að árangur næðist þannig var bætt inn ákvæði um vottun sem leið til að hvetja fyrirtæki til að skapa sér sérstöðu vera til fyrirmyndar í jafnréttismálum og geta sem sagt auglýst það og kynnt sig sem fyrirtæki sem stæðu rétt að málum hvað varðar jafnrétti þá er lögð rík áhersla á þátt ráðuneyta með skipun jafnréttisfulltrúa í ráðuneytum og sérstökum jafnréttisfulltrúa í menntamálaráðuneytinu sem sinna á sérstaklega fræðslu og fylgjast með málum þar eins og áður sagði var samstaða um nefndarálitið og treyst því að lögin fái afgreiðslu og komist til framkvæmda sem fyrst en varðandi breytingartillögurnar sem slíkar vísast til þingskjali númer fimm hundruð þrjátíu og sex